friðjón þórðarson fyrrverandi alþingismaður og ráðherra lést í gær hann var á áttugasta og sjöunda aldursári friðjón þórðarson fæddist á breiðabólstað á fellsströnd fimmta febrúar nítján hundruð tuttugu og þrír foreldrar hans voru hjónin þórður kristjánsson bóndi og hreppstjóri þar og steinunn þorgilsdóttir kennari friðjón gekk í menntaskólann í reykjavík og lauk þaðan stúdentsprófi nítján hundruð fjörutíu og einn lagði hann síðan stund á lögfræði í háskóla íslands og lauk þaðan embættisprófi í þeirri grein nítján hundruð fjörutíu og sjö hann öðlaðist réttindi héraðsdómslögmanns nítján hundruð fjörutíu og átta og hæstaréttarlögmanns nítján hundruð níutíu og einn veturinn nítján hundruð fjörutíu og níu til nítján hundruð fimmtíu var hann í náms og kynnisdvöl við aðalstöðvar sameinuðu þjóðanna í new york og við ríkislögregluskólann í new haven connecticut bandaríkjunum að loknu lagaprófi varð friðjón þórðarson fulltrúi borgardómarans í reykjavík og síðar lögreglustjórans í reykjavík á árunum nítján hundruð fjörutíu og sjö til nítján hundruð fimmtíu og fimm og var þá oft settur lögreglustjóri um skamman tíma hann var settur bæjarfógeti um tíma bæði á akranesi og síðar á siglufirði en var skipaður sýslumaður í heimahéraði sínu dalasýslu nítján hundruð fimmtíu og fimm og gegndi því starfi til nítján hundruð sextíu og fimm varð sýslumaður þar á ný nítján hundruð níutíu og eitt til nítján hundruð níutíu og þrjú árið nítján hundruð sextíu og fimm flutti hann sig um set og varð sýslumaður í snæfellsnes og hnappadalssýslu um tíu ára skeið friðjón þórðarson gegndi fjölmörgum trúnaðarstörfum í héraði og á landsvísu hann var stjórnarformaður sparisjóðs dalasýslu hin fyrri sýslumannsár sín þar sat í bankaráði búnaðarbanka íslands nítján hundruð sextíu til nítján hundruð níutíu og þrjú formaður þess nítján hundruð sextíu og níu til nítján hundruð sjötíu og tvö hann sat lengi í stjórnum sementsverksmiðju ríkisins brunabótafélags íslands og síðar vátryggingafélags íslands hann sat í hreppsnefnd stykkishólmshrepps nítján hundruð sextíu og sex til nítján hundruð sjötíu friðjón þórðarson var fyrst í framboði fyrir sjálfstæðisflokkinn í dalasýslu við kosningarnar nítján hundruð fimmtíu og þrjú þrítugur að aldri og á ný í alþingiskosningunum nítján hundruð fimmtíu og sex þá hlaut hann sæti sem ellefti landskjörinn þingmaður og sat til vors nítján hundruð fimmtíu og níu í kosningunum nítján hundruð fimmtíu og níu og nítján hundruð sextíu og þrjú var hann ofarlega á lista sjálfstæðisflokksins í vesturlandskjördæmi og sat um tíma sem varamaður á alþingi nítján hundruð sextíu og tvö hann var síðan kjörinn alþingismaður vesturlandskjördæmis nítján hundruð sextíu og sjö og sat samfleytt til vors nítján hundruð níutíu og eitt alls sat friðjón á þrjátíu þingum í hinni sögulegu stjórnarmyndun gunnars thoroddsens í febrúar nítján hundruð áttatíu varð friðjón þórðarson dóms og kirkjumálaráðherra og jafnframt samstarfsráðherra um norræn málefni gegndi hann ráðherrastörfum til tuttugasta og sjötta maí nítján hundruð áttatíu og þrjú á alþingi átti friðjón lengi sæti í fjárveitinganefnd hann gegndi varaforsetastörfum í sameinuðu alþingi árin nítján hundruð sjötíu og þrjú til nítján hundruð sjötíu og níu hann var virkur í alþjóðlegu samstarfi alþingis meðal annars í þingmannasamtökum nato evrópuráðsins efta og vestnorræna ráðinu friðjón þórðarson átti sterkar rætur í dalasýslu og á vesturlandi og þeim héruðum helgaði hann krafta sína lengi hann varð á ungum aldri sýslumaður þar og alþingismaður og jafnframt forustumaður í félagsmálum naut hann þar vinsælda sinna bæði í héraði og á landsvísu en þjóðþekktur varð hann með kvartettinum leikbræðrum á sjötta áratug síðustu aldar hafði hann góða söngrödd og söng með eldri félögum karlakórs reykjavíkur fram á síðustu ár auk þessa var friðjón fimur við vísna og ljóðagerð í starfi sínu varð hann fjölfróður um fólk og sögu svo með afbrigðum var sýndi hann sínu fólki mikla ræktarsemi ritaði um sögu breiðafjarðar og stóð fyrir margvíslegri menningarstarfsemi í héraði ekki síst á eiríksstöðum í haukadal hann átti sæti í stjórn hollvinasamtaka dalamanna friðjón þórðarson átti traustu fylgi að fagna á þingmannsferli sínum hann var fylginn sér en jafnan prúður í málafylgjunni er hann hvarf af þingi átti hann nokkur góð starfsár í búðardal og hélt ótrauður áfram að efla hag sýslunga sinna og vestlendinga allra og dró hvergi af sér þótt aldurinn færðist yfir hann á því sviði skilaði hann miklu verki síðustu viðfangsefni hans voru safn um leif eiríksson og um sturlu sagnaritara þórðarson ég bið þingheim að minnast friðjóns þórðarsonar með því að rísa úr sætum